frú forseti ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um sókn í atvinnumálum sem þingflokkur framsóknarflokksins stendur að og byggir á skýrslu sem unnin var í aðdraganda flokksþings okkar framsóknarmanna á síðasta ári en þar var skipaður starfshópur undir minni forustu sem átti samtal við nær allar atvinnugreinar í landinu þar kom í ljós í fáum orðum sagt að það tækifæri sem íslenskt atvinnulíf á til framtíðar litið eru nær óþrjótandi við höfum öll tækifæri til að búa þannig um hnútana að atvinnuleysi ætti að vera hverfandi mikil eftirspurn ætti að vera eftir vel menntuðu og hæfu starfsfólki sem mundi þá í framhaldinu leiða til þess að sú aukna eftirspurn mundi auka afkomu heimilanna leiða til hækkandi launa og þar með gætu fleiri átt möguleika á því að standa undir afborgunum af sínum skuldbindingum þannig mundu líka tekjur ríkissjóðs aukast og sveitarfélaganna í landinu og þannig væri í raun og veru hægt að rjúfa það kyrrstöðutímabil sem ríkt hefur í samfélaginu á undangengnum þremur árum það er kannski ekki nema von að við framsóknarmenn teflum þessu máli fram númer tvö í röðinni sem eitt af forgangsmálum okkar núna á þessum þingvetri við viljum að þetta mál fari hið fyrsta til nefndar væntanlega til atvinnuveganefndar þar sem það fái efnislega umfjöllun vegna þess að á undanförnum dögum hafa aðilar vinnumarkaðarins samtök atvinnulífsins alþýðusamband íslands komið fram ítrekað og bent á það að því miður hafi ríkisstjórnin ekki efnt þau loforð sem hún undirgekkst og skrifaði undir með aðilum vinnumarkaðarins í aðdraganda síðustu kjarasamninga það er í raun og veru staðfest í dag í sautján liðum þau atriði þar sem ríkisstjórnin hefur dregið lappirnar eða ekki uppfyllt þá samninga sem hún undirritaði við aðila vinnumarkaðarins á sínum tíma það er fáheyrt á seinni tíð að ríkisstjórn hafi gengið svo bókstaflega á bak orða sinna þegar kemur að grundvallarmálum eins og kjarasamningum sem eiga að viðhalda friði á vinnumarkaði að svo stórfelld brot skuli hafa átt sér stað á því samkomulagi sem ríkisstjórnin gerði við aðila vinnumarkaðarins

að efni og er fjallað um hvernig og einn lið í nokkuð ítarlegu máli á bak við þessa þingsályktunartillögu er svo skýrsla sem lögð var fyrir flokksþing okkar framsóknarmanna á síðasta ári staðreyndin er sú að með því að ráðast í breytingar á skattkerfinu og til efnahagslegra aðgerða ásamt því að ráðast í nauðsynlegar vinnumarkaðsaðgerðir er hægt að skjóta miklu styrkari stoðum undir undirstöðuatvinnugreinar landsins ég vil taka það fram áður en ég held áfram að það er ekki vikið að sjávarútvegsmálum í þessum kafla það var gert sérstaklega á umræddu flokksþingi og undir forustu sigurðar inga jóhannssonar í umræðum um sjávarútvegsmál kom mjög glögglega fram hver sýn framsóknarmanna er í undirstöðuatvinnuveginum sem sjávarútvegurinn er svo ég renni nú yfir þessa þingsályktunartillögu sem er í ellefu liðum þá viljum við í fyrsta lagi skipa starfshóp stjórnvalda og hagsmunaaðila við viljum eiga samræður við aðila vinnumarkaðarins um endurskoðun á skattumhverfi atvinnulífsins með það að markmiði að tryggja samkeppnishæfni íslands við höfum einfaldlega séð það á undanförnum árum að samkeppnishæfnin hefur farið dvínandi það má berlega og sú leikgleði hjá ríkisstjórninni sem hefur fylgt því að um breyta skattkerfinu gríðarlega hefur leitt ákveðinn glundroða af sér þannig að erlendir aðilar hafa sagt að þegar horft er til íslands þá í fyrsta lagi ríki pólitísk óvissa í ljósi þess hversu umfangsmiklar og örar breytingar hafa verið gerðar á skattkerfinu á undangengnum árum og þær séu ekki nægilega hvetjandi til að ráðist verði í alvörufjárfestingu og atvinnusköpun hér á landi staðreyndirnar tala sínu máli að lítil sem engin atvinnuvega og fjárfesting er í landinu er í sögulegu lágmarki það þarf jafnframt að losa um gjaldeyrishöftin og við framsóknarmenn höfum lagt mikla áherslu á það að við búum ekki þannig um hnútana að við festumst í viðjum haftanna svo áratugum skiptir síðustu gjaldeyrishöft áttu einungis að vara í mjög stuttan tíma en voru við lýði í ein sextíu ár þannig að það er meira en segja það að vinda ofan af þeim höftum en það er eitt af þeim forgangsverkefnum sem við teljum og sjálfur tel ég að þar hafi einfaldlega ekki verið nægilega vel haldið á málum og vil ég meina að það þurfi að skoða þau mál upp á nýtt það þarf að ræða við erlenda kröfuhafa krónubréfaeigendur um það með hvaða hætti við getum á einhverju tíu ára tímabili samið með hvaða hætti þeir geti losað sig út úr hagkerfinu þannig að höftin verði ekki afnumin með þeim afleiðingum að krónan lendi í frjálsu falli það þarf að ráðast í mjög markvissar vinnumarkaðsaðgerðir það þarf að koma til móts við þarfir einstaklinga sem hafa ekki fundið sig í framhalds eða háskólanámi og þar erum við að tala um mjög stóran hóp fólks og íslenskt menntakerfi hefur því miður á undangengnum árum ekki verið að sinna þörfum hinna svokölluðu skapandi greina tæknigreina það er einfaldlega mikið af ungu fólki sem ekki hefur fundið sig innan menntakerfisins sem þarf að veita úrræði og skapa tækifæri til að finna störf við hæfi og jafnvel að vera í námi samhliða starfi og við höfum lagt til ákveðnar aðgerðir hvað þau mál snertir það er mikil umræða um það á íslandi í dag að atvinnuleysi fari minnkandi það segja fulltrúar ríkisstjórnarinnar nú er það svo að vissulega hefur atvinnulausum farið fækkandi á atvinnuleysisskrá en það er meðal annars vegna þess að starfandi fólk í landinu hefur fækkað fólk hefur flutt erlendis því miður vegna þess að það hefur einfaldlega ekki atvinnu við hæfi hér á landi og í þriðja lagi hafa sveitarfélögin verið í æ meira mæli að taka fólk af atvinnuleysisskrá sem á ekki lengur rétt þar og færa þau yfir á fjárhagsaðstoð sveitarfélaganna ef það er dæmi ríkisstjórnarinnar um minnkandi atvinnuleysi í landinu vegna þess að fólk á ekki rétt til atvinnuleysisbóta í dag og hefur farið yfir á sveitarfélögin til fjárhagsaðstoðar þar það er einfaldlega röng mynd af veruleika það er fólk sem býr núna í þó nokkrum mæli og reiðir sig á framfærslu sveitarfélaganna í landinu en að sama skapi hafa aðilar farið út af atvinnuleysisbótum við fjöllum um stoðkerfi atvinnulífsins og hvernig þurfi að endurskapa það

við þurfum að koma meira til móts við þarfir atvinnulífsins og það þarf að auka ráðgjöf til fyrirtækja í greiðsluörðugleikum og hjálpa þeim til endurreisnar hvað nýsköpun varðar í fjórða kafla þessarar þingsályktunartillögu þá viljum við breyta lögum um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki þannig að stuðningur við þau verði í formi afsláttar á staðgreiðslu og rannsóknar og þróunarkostnaði

og því brýnt að ráðast í aðgerðir hvað þetta varðar sem og að hreyfa við því að einstaklinga geti notið skattafsláttar vegna fjárfestinga í nýsköpunarverkefnum og sjóðum sem fjárfesta eingöngu í nýsköpunarfyrirtækjum í fimmta kaflanum beinum við sjónum okkar að hugverkaiðnaðinum þar erum við að mælast til þess að fjármagn til kennslu í raun og verkfræðigreinum í háskólum landsins verði aukið það kom fram þegar við ræddum við aðila í hugverkaiðnaðinum þar erum við að tala um fyrirtæki eins og ccp marel actavis og fleiri fyrirtæki að íslenskt háskólasamfélag er í raun og veru ekki ná að sinna þörfum þessara ört vaxandi atvinnugreina sem eru að veita ungu vel menntuðu fólki næga atvinnu það er líka brýnt að horfa til þess að þessi fyrirtæki starfa á alþjóðlegum samkeppnismarkaði og þar var meðal annars bent á að lög um hugverkaiðnað og samkeppnisstöðu fyrirtækja í kanada er með mjög framsæknum hætti og ég tel að við ættum að horfa í þá átt vegna þess að við erum í samkeppni um störf á alþjóðlegum markaði þegar kemur að þessum geira atvinnulífsins við leggjum líka til framsæknar hugmyndir í kvikmyndagerð og tónlist ég var mjög ánægður að heyra það að þingmenn hafa lagt fram hugmyndir um að lyfta tónlistariðnaðinum og koma honum á þann sess sem kvikmyndagerðin hefur verið og þar með er geira að taka undir þær hugmyndir sem við framsóknarmenn lögðum fram í fyrra og við viljum stuðla að eflingu kvikmyndagerðar og tónlistariðnaðar á landinu í sjöunda lagi fjöllum við um ferðaþjónustu sem er ört vaxandi atvinnugrein maður þyrfti í raun og veru dálítið langan tíma til að fjalla um ferðaþjónustuna og öll þau tækifæri sem þar er að finna og hvernig hún hefur vaxið og blómstrað á undanförnum árum það var áhugavert í þætti sem ég horfði á í gær á hinni frægu sjónvarpsstöð inn þar var formaður framsóknarflokksins að ræða við ernu hauksdóttur sem er framkvæmdastjóri samtaka ferðamálafyrirtækja þar eru gríðarleg tækifæri sem blasa við fjölmörg vinstri græn störf sem mætti staðsetja í þeirri atvinnugrein en svo undarlega vill til að þessi ríkisstjórn ætlar að setja hæsta virðisaukaskatt á þessa atvinnugrein sem mun vafalaust hamla mjög vexti og viðgangi þeirrar greinar se er heimsmet það er af sem áður var þegar við sem höfum talað fyrir öflugum sjávarútvegi öflugum iðnaði og viljum standa vörð um þær atvinnugreinar við þekkjum það að ákveðnir stjórnmálaflokkar hafa viljað fara hægar í sakirnar þegar kemur að því að nýta náttúruauðlindir landsins og þá heyrðist eitthvað annað og þegar maður innti ákveðna stjórnmálaflokka eftir því hvað þetta annað væri þá var það ferðaþjónustan en núna á þessu hausti á að ganga harkalega fram gagnvart þessari undirstöðuatvinnugrein þjóðarinnar og vonandi munum við með þessari tillögugerð okkar að breyta þeim áætlunum sem ríkisstjórnin hefur gagnvart ferðaþjónustunni í landinu í áttunda lagi fjöllum við heilmikið um landbúnað þar sem gríðarleg tækifæri eru fyrir hendi við eigum glæsilegan landbúnað þar sem heilmikil sóknarfæri bíða okkar og er þar talað um í sjö liðum sérstaklega ég á einungis tvær mínútur eftir þannig að það er erfitt að ná utan um allan þann málaflokk en þeir sem á þetta hlusta geta kynnt sér þessar tillögur meðal annars á heimasíðu þingsins og heimasíðu framsóknarflokksins í níunda lagi leggjum við til orkumál og orkuskipti að ráðist verði í metnaðarfyllri aðgerðir til að framleiða orku hér á landi til atvinnusköpunar þar er reyndar ekki úr háum söðli að detta en það hefur ekki mikið gerst á undangengnum þremur árum þegar kemur að þeim málaflokki en vonandi mun á næstu mánuðum eitthvað rætast úr því með breyttum áherslum þegar kemur að þessum málaflokki uppbygging í mannaflsfrekum iðnaði er tíundi kaflinn og tengist þeim níunda órjúfanlegum böndum í ellefta kaflanum fjöllum við um sjálfbært fjármálakerfi um það að mótuð verði stefna um fjármálakerfi sem byggist á fjölbreytni neytendavernd og sjálfbærni og þar höfum við sérstaklega lagt áherslu á það framsóknarmenn að horfa á fjölbreytni á fjármálamarkaði en ekki fábreytni það er ekki okkar framtíðarsýn að einungis þrír risar eigi að ríkja á bankamarkaði hér á landi við þurfum að hafa fjölbreyttari flóru og hef ég oft í mínu máli nefnt sparisjóðina í því samhengi ég hafði einungis fimmtán mínútur til að mæla fyrir þessum tillögum og ég hef þurft að fara á hundavaði yfir þetta en málið er núna lagt fram í þingi þetta er annað áherslumál framsóknarflokksins á eftir þeim tillögum sem formaður framsóknarflokksins hefur talað fyrir þegar kemur að skuldugum heimilum og fyrirtækjum landsins við erum bjartsýn á að þessar tillögur muni skila sér í því að hagur atvinnulífsins ríkis og sveitarfélaga muni batna með markvissum aðgerðum í atvinnumálum ásamt því að koma til móts við skuldug heimili þessa lands tækifærin eru svo sannarlega fyrir hendi eins og við höfum talað fyrir á alþingi í dag og vonandi verða þessar tillögur og hugmyndir sem við höfum lagt hér fram að veruleika einn góðan dag